Z toho pohľadu je iniciatíva Komisie na vydanie dvoch nariadení, ktorými sa vykonáva program modernizácie štátnej pomoci, akceptovateľná. Problémom je však voľba právneho základu, ktorý si Komisia zvolila, keď obišla Európsky parlament pri príprave týchto návrhov.

Preto zvolený postup Komisie sa mi zdá nesprávny a odporúčal by som Komisii, aby v budúcnosti v záujme dosiahnutia lepšieho výsledku zvolila v takýchto veciach metódu spolurozhodovania s Európskym parlamentom.